De Europese Unie heeft de lidstaten de verplichting opgelegd om binnen een termijn van vier maanden een baan, voortgezette scholing, een plaats in het leerlingstelsel of een stage aan te bieden. Een onrealistische ambitie, waarbij iedereen van tevoren al weet dat zoiets niet haalbaar is.

Opnieuw zijn de effecten van de miljardeninvesteringen niet te meten. De doelstellingen worden niet gehaald en men dekt zich op voorhand in.

De belastingbetaler draait op voor deze absurde, niet uitvoerbare plannen.